Eu am prezentat un punct de vedere în care mi am spus părerea, având în vedere ceea ce se întâmplă după zece ani în cadrul programului Doha. Eu cred că suntem în faza în care trebuie să luăm măsuri urgente și trebuie să luăm o atitudine cât se poate de corectă în a sprijini Organizația Mondială a Comerțului.